sé hægt að ná sátt um þetta með samtali við verkalýðshreyfinguna verkalýðshreyfingin hefur jafnan litið á lífeyrismálin sem kjarnlægt atriði í kjarabaráttunni og í lífskjörum fólksins í landinu þetta er grundvallaratriði að við höfum hér tryggt lífeyriskerfi verkalýðshreyfingin hefur þannig staðið vörð um almannatryggingakerfið og einnig um lífeyrissjóðina en nú er svo komið að við þurfum að endurskoða allar grunnforsendur það á að vera lærdómurinn af því sem þegar hefur gerst að það kerfi sem við smíðuðum nítján hundruð níutíu og sjö er háð sveiflum kapítalismans og þar er mikið óöryggi ekki bara í íslensku hagkerfi heldur

auðvitað er það markmið að taka meira af því fé sem við leggjum til í viku hverri opinberir starfsmenn sem greiða fimmtán og hálft prósent brúttó atvinnurekandi og launamaður í lífeyrissjóð ég tala nú

í fimm vikna vinnuviku sem við borgum þá í lífeyrissjóð þetta eru gríðarlegir fjármunir sem þarna eru á ferðinni og okkar hagkerfi rís ekki undir þessu þá er um þetta að velja að við förum með aukið fjármagn út úr landinu eða sem ég tel heppilegra að við beinum því inn í uppbyggileg samfélagsleg verkefni

eignaraðilar sem krefðust hámarksávöxtunar allt þetta þarf því að skoða í samhengi og við eigum að gefa okkur góðan tíma til þess á komandi mánuðum og komandi missirum en það er mjög brýnt að taka þessa umræðu og við eigum að vera róttæk í hugsun